Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, werte Kolleginnen und Kollegen! Dass wir gemeinsam in Europa für die gemeinsame Sicherheit mehr tun müssen, ist der Ausgangspunkt meiner Argumentation.

Aber wir haben in diesen Verhandlungen nicht erreicht, was möglich gewesen wäre.

Dass die Chance verspielt wurde, liegt nicht in erster Linie am Berichterstatter, den ich loben will, weil er ein streitbarer Geist war, und manchmal hat es mir geradezu Spaß gemacht, mit ihm zusammen für die Realität der NATO einzutreten. Aber von Herrn Riquet und Frau Grossetête habe ich die blanke Interessenvertretung des französischen Rüstungslobbyismus erlebt und militaristische Ideologie obendrein. Was wir jetzt haben, ist ein Verteidigungsfonds, dessen Ethikvorschriften nur bloße Fassade sind. Ein Verteidigungsfonds, der, wie Herr Martin schon zurecht sagte, völlig ohne parlamentarische Kontrolle 13 Milliarden auf sieben Jahre ausgeben soll. Ein Verteidigungsfonds, der darauf hinausläuft, dass wir mehr Rüstungsexporte haben werden. Eine solche Selbstkastration des Europäischen Parlaments ist eine Schande. Immerhin gab es einen wichtigen Erfolg Dass es kein Geld geben soll für Killerroboter. Aber das ist nicht genug deswegen werden wir nicht zustimmen. Und im Übrigen möchte ich noch einmal vor der Ideologie der strategischen Autonomie warnen. Wer so versucht, europäische Verteidigungspolitik zu definieren, der redet an den Realitäten vorbei.